Monsieur le Président, Madame la vice présidente, en ces heures dramatiques où se joue l'avenir de la Libye, le soutien humanitaire est important mais ne saurait suffire. L'Union européenne doit définir une position claire à l'égard d'une option militaire aérienne pour mettre fin à la répression féroce qui s'abat sur les populations. Nous comprenons les réticences et les risques mais cette question dépasse la Libye. Elle concerne l'avenir politique de toute cette région et l'avenir politique de l'Europe. L'Union européenne doit également reconnaître d'urgence le Conseil national comme autorité légitime de la Libye. Nous avons l'occasion d'envoyer un message fort à tous les peuples qui luttent pour leur liberté l'Europe est à vos côtés parce que votre combat est aussi le nôtre. Il faut aussi réorienter la politique de voisinage vers l'aide à la transition démocratique, le soutien à l'économie, le renforcement des relations avec les autres pays et organisations de la région. Enfin, nous devons d'urgence aider ces pays à gérer leurs flux migratoires. Les scènes d'exode sont la preuve que ce n'est pas seulement une question Nord Sud mais également une question Sud Sud. Mes chers collègues, Madame la vice présidente, l'heure du choix a sonné. Soit l'Europe envoie un message clair de soutien et de mobilisation pour aider ces peuples, soit elle construit un mur pour se transformer en forteresse illusoire et égoïste.